Protokół dotyczący handlu rybami, produktami rybołówstwa, jak i Norweski Mechanizm Finansowy są bardzo ważne i potrzebne dla krajów Unii Europejskiej, w tym dla Polski jako kraju, który jest największym w Unii Europejskiej importerem surowca rybnego z Norwegii. Zatem działania mające na celu ułatwienie przepływu towarów z Norwegii do Unii Europejskiej, jak również zwiększenie bezcłowych kontyngentów taryfowych są przyjmowane z zadowoleniem. Polska wspiera dążenia, które przyczyniają się do zniesienia barier i tym samym zapewniają łatwiejszy przepływ produktów rybnych z Norwegii do rynków krajów Unii Europejskiej. Ponadto w ramach norweskich mechanizmów finansowych mamy nadzieję nawiązania bliższej i wymiernej współpracy w dziedzinie badań naukowych w zakresie zarządzania zasobami rybnymi.